Dit is nu al het zesde of het zevende sinds 2005, en ik vraag mij af of er in Turkije en in Europa nog iemand is die deze teksten serieus neemt.

Laat ons dus eindelijk de stekker eruit trekken en eens en vooral beslissen dat Europa Europees moet blijven.